virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um um breytingu á lögum um dómstóla númer fimmtán nítján hundruð níutíu og átta en ásamt þeim sem hér stendur eru flutningsmenn háttvirtur þingmaður jón magnússon gunnar svavarsson og helgi hjörvar þetta mál sem hér er flutt er endurflutt og var flutt á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi og í grunninn gengur út á það að gerðar verði breytingar á skipun hæstaréttardómara frá því sem nú er að í stað þess að dómsmálaráðherra skipi hæstaréttardómara þá muni alþingi íslendinga gera það hér er lagt upp með það að

geri tillögu til alþingis um skipan hæstaréttardómara sem þá tæki afstöðu til þeirrar tillögu og þurfi aukinn meiri hluta til að samþykkja tillögu forsætisráðherra það er að tveir þriðju hluta atkvæða á alþingi þarf til þess að samþykkja skipan nýs dómara virðulegi forseti í grunninn er kannski hugsunin að baki þessu frumvarpi sú að þingmenn eru þeir einu sem í reynd hafa og starfa í umboði þjóðarinnar þegar kemur að ríkisvaldinu vissulega eru sveitarstjórnarmenn einnig kosnir en þingmenn hafa þá sérstöðu að sitja hér í umboði þjóðarinnar og sækja því vald sitt til þjóðarinnar grunnhugsunin með skiptingu ríkisvaldsins í þrjá þætti það er löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald byggir á því að ekki safnist um of vald á einn þátt eða eina hendi ríkisvaldsins þannig að af þessum þáttum það er löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald er í raun og veru aðeins þingið sem sækir umboð sitt til þjóðarinnar og það er síðan þingið eða ríkisstjórnin sem skipar eða samþykkir framkvæmdarvaldið því engin ríkisstjórn getur setið nema að hún njóti meirihlutastuðnings hér á þingi þannig að þingið í reynd er bakhjarl ríkisstjórna hverju sinni mér þykir það því skjóta dálítið skökku við og hefur þótt mjög lengi að einn ráðherra í ríkisstjórn fái það hlutverk að skipa hæstaréttardómara það er dómara við æðsta dómstól landsins það má segja höfuð eða

ef alþingi skipaði þessa dómara og gerðu það á þann hátt sem hér er lagt til hér er reyndar lögð til ákveðin aðferðarfræði sem hefur nú fengið

um það vil ég segja að ef þetta gerðist á alþingi og tryggja þyrfti stuðning tveggja þriggja hluta atkvæða á þingi þá held ég að málið væri miklu gegnsærra heldur en það er í dag það eru sem sagt fleiri sem koma að því og klárlega þyrfti að vera mikill stuðningur á bak við tillögu forsætisráðherra eins og hér er gert ráð fyrir í þeirri hugmynd sem hér liggur fyrir og ég held að það mundi bæði styrkja þingið og það yrði gegnsærra í reynd frá því sem nú er því verður seint haldið fram að núverandi fyrirkomulag sé hafið yfir þá gagnrýni sem oft hefur heyrst að á einhvern hátt sé pólitískt skipað í réttinn þar er ég ekki að tilgreina eða tilnefna sérstaka dómsmálaráðherra heldur bara fyrst og fremst að þessi umræða hefur jafnan heyrst og mitt mat er að það sé eðlilegt að alþingi sem æðst handhafa ríkisvaldsins í fyrsta lagi þangað sæki ríkisstjórnin styrk sinn og umboð og á sama hátt mundi alþingi skipa hér er vissulega ekki á ferðinni neitt sem ekki hefur verið reynt annars staðar auðvitað er grunnhugsunin í þessu sú sem bandaríkjamenn hafa fylgt í gegnum tíðina og ég held að það skipti miklu máli að þessi leið eða svona leið verði farin það styrki hæstarétt og það skapar að mínu viti auknara gegnsæi við þessa skipun frá því sem þann veg með leyfi forseta að þegar ráðherra hefur ákveðið hvern hann hyggst gera tillögu um sem hæstaréttardómara tilkynni hann forseta alþingis um það tillaga ráðherra skal hljóta meðferð í sérnefnd samkvæmt þrítugustu og aðra grein laga um þingsköp

rökstuddri niðurstöðu um mat sinn innan fjögurra vikna jafnframt skal nefndin leita umsagnar hæstaréttar um hæfi og hæfni umsækjenda til að gegna embættinu samþykki alþingi tillögu ráðherra leggur hann hana fyrir forseta íslands synji alþingi staðfestingar á tillögu ráðherra gerir hann aðra tillögu og skal hún fá sömu meðferð í umræðu um þetta mál hefur það einnig fengið gagnrýni að hér er lagt til að umsagna

og í sjálfu sér er ýmislegt í þeirri gagnrýni sem vert er að horfa til en spurningin kannski sem vaknar er þá frekar hvert annað væri hægt að leita væri hægt að leita til lögmannafélagsins ég sé ekki að það sé betri leið þannig að að minnsta kosti ef eins og málið er lagt upp hér þá er lagt til að þessi leið sé farin en sá sem hér stendur er einnig tilbúinn að viðurkenna að hún er ekki yfir gagnrýni hafin og það er ekki yfir gagnrýni hafið að þeir sem sitja fyrir í hæstarétti þurfi að gefa umsögn um þetta en ég verð að viðurkenna að ég hef alla vega ekki komið upp með betri hugmynd og ef þær eru til þá væri gaman að heyra af þeim í grunninn er hugsunin sú eins og ég hef rakið virðulegi forseti að forsætisráðherra í stað dómsmálaráðherra í dag gerir tillögu til þingsins um að tiltekinn einstaklingur verði skipaður hæstaréttardómari og til þess að það gangi eftir þurfi aukinn meirihlutastuðning á hinu háa alþingi þessa aðferð tel ég vera í takt við þrískiptingu ríkisvaldsins þessa hugmynd tel ég vera í takt við þá þróun sem hefur verið að eiga sér stað í íslensku samfélagi og ég held að að sé mikilvægt að breyta frá því fyrirkomulagi sem nú er eg ætla heldur ekki að gera lítið úr því að vissulega eru skiptar skoðanir meðal lögmanna til að mynda hvert eigi að vera hlutverk hæstaréttar og hversu langt hæstiréttur eigi að ganga til að mynda með að túlka lög og að veita eða allt að því að setja lög eins og stundum hefur verið gagnrýnt sumir dómarar hafa verið mjög frjálslyndir þeir hafa viljað skýra lög rúmt og jafnvel skapa réttindi sem byggja á óljósum ákvæðum til að mynda stjórnarskrár um félagsleg réttindi og fleiri réttindi aðrir eru mun íhaldssamari viðhorfum og telja að það sé aðeins hlutverk dómaranna að dæma samkvæmt skrifuðum lögum og þeir eigi ekki að fara mikið út fyrir þann ramma þannig að vissulega skiptir samfélagið allt saman miklu máli hverjir sitja í hæstarétti og það er mikilvægt að þeir sem þar sitja hafi mikinn stuðning það er mikilvægt að hæstiréttur njóti þeirrar virðingar sem æðsti dómstóll þjóðarinnar þarf að njóta og ég tel að með breytingum af þessum toga værum við að styrkja hæstarétt til mikilla muna það yrði gegnsærra en áður hver væri skipaður hæstaréttardómari og það væri til þess fallið að efla og styðja og styrkja enn frekar tvískiptingu ríkisvalds sem margir hafa gagnrýnt á undanförnum missirum að hafi verið að breytast meira í ráðherraræði sem er í engum takti við þá hugsun sem stjórnarskrá íslands byggir á að lokinni þessari umræðu